Ne nous y trompons pas. Ce traité représente un pas important en faveur de plus d'intégration économique et budgétaire, en faveur de plus de stabilité financière. Redisons le ici. Il ne peut y avoir de relance durable de la croissance et de l'emploi sans assainissement de nos finances publiques. Bien sûr, la croissance ne se décrète pas ce n'est pas un traité qui, à lui seul, peut ranimer la croissance. Mais un traité, c'est à dire un ensemble de règles et d'engagements mutuels, peut apporter la confiance et la responsabilisation. Comme le président du groupe socialiste a cru bon d'introduire de la politique politicienne dans cet hémicycle, en faisant allusion à la campagne présidentielle française à venir et en évoquant le candidat socialiste à cette élection présidentielle française, je voulais riposter.

Ces paroles sont totalement irresponsables. Elles font peu de cas de la parole de l'État français, du respect des engagements de l'État français.